Paní komisařko, já jsem velmi pozorně poslouchal vaše vystoupení a musím říct, že mě také zklamalo.

Já si stejně jako někteří moji kolegové myslím, že je nutné vytvářet lepší podmínky pro evropský průmysl, ale že to určitě není cestou regulací. Naopak bourání regulací je to, co je třeba ze strany Evropské komise dělat.

Kdyby alespoň v této oblasti se podařily konkrétní kroky ještě v tomto volebním období, pak by to průmyslu určitě pomohlo. Určitě je nutné hovořit o konkrétních investicích do inovací a do výzkumu, to je také důležitá věc. Já bych chtěl ještě zmínit v tom krátkém čase, který mám, mezinárodní obchodní politiku Evropské unie. Výrazně pomáhají smlouvy o volném obchodu, o tom jsme se mohli přesvědčit například u smlouvy s Jižní Koreou, kterou jsme nedávno vyhodnocovali.